Als het met Nigeria niet goed gaat, dan destabiliseert de hele regio.

Grootschalige corruptie ligt daaraan ten grondslag. De oliedollars verdwijnen in de zakken van de happy few

Armoede maakt mensen gevoelig voor extreme ideeën.

Jouw armoede is te wijten aan de ander, de ander die het verkeerde geloof aanhangt. Of een variant daarop jouw armoede is te wijten aan het feit dat jij niet streng genoeg bent in de leer.

Europa kan op korte termijn in ieder geval iets doen om die corruptie daar te bestrijden door onze transparantierichtlijn voor de olie en de mijnbouw uit te voeren. Want als wij openbaar maken wat Europese bedrijven betalen aan de Nigeriaanse overheid, dan weet de Nigeriaan het ook, en dan verdwijnt het geld niet in hele diepe, duistere zakken. Het is voor mij dan ook een teleurstelling om te zien dat Shell, Nederlands grootste oliemaatschappij en een zeer belangrijke speler in de Nigerdelta, met de Nederlandse overheid probeert die transparantierichtlijn om zeep te helpen.